Wenn wir hier auf der einen Seite sagen Frischfleisch ja, bei verarbeitetem Fleisch nein, ist das einfach inkonsequent. Deshalb müssen wir konsequenterweise den nächsten Schritt gehen.

Ich frage mich natürlich Warum macht man das nicht? Denn zwei Trends in der Lebensmittelindustrie sind klar Bio und Regional mit einer guten Herkunft bringt nicht nur höhere Preise, sondern bringt auch den Erzeugern mehr. Diesen Trends muss man in anderen Bereichen auch folgen. Auf der anderen Seite steht eine Lebensmittelindustrie, die billig einkaufen will, möglichst anonym einkaufen will, und zwar in ganz Europa, und das möglichst ohne Kontrolle. Mich wundert es ein wenig, dass die Kommission die Argumente der Lebensmittelindustrie so ungeprüft übernimmt und Horrorzahlen verbreitet, von wegen Steigerung des Preises um

es gibt andere Studien. Aber, liebe Kommission, aber auch liebe EVP Fraktion Lassen Sie uns doch gemeinsam an praktikablen Lösungen arbeiten, wie wir die Kennzeichnung umsetzen, aber jetzt hier nicht blockieren und dem Verbraucher gar keine Lösungen anbieten. Wir müssen das Vertrauen in die europäischen Lebensmittel weiter steigern. Das ist eine Aufgabe für uns. Und dass das dann am Ende auch dazu führen wird, dass die Verbraucher die europäischen Lebensmittel wertschätzen aufgrund der geprüften Sicherheit, hat sich doch in den letzten Jahren deutlich und an vielen Stellen gezeigt.